ale aj za spoluprácu vo Výbore pre rozpočet, v politických skupinách, na zmierovacích konaniach. Chcem poďakovať pánovi Generálnemu tajomníkovi Európskeho parlamentu a všetkým predstaviteľom generálnych riaditeľstiev Európskeho parlamentu spolupracovali sme od januára, hľadali sme najlepšie riešenia, ktoré nám pomôžu efektívne využívať finančné prostriedky európskych občanov.

pri našich rokovaniach som mal pocit, že naozaj hľadáme pozitívne riešenia. Aj vďaka vám sme tieto riešenia našli a mnohé z nich sú súčasťou mojej správy.

Desiatky rokovaní, ktoré sme uskutočnili so zástupcami všetkých inštitúcií, nám pomohli vytvoriť si objektívnejší pohľad na vec a čo je podstatné, zistili sme, kde hľadať riešenia. Mimoriadne si vážim zhodu zo zmierovacieho konania o uskutočnení organizačného auditu Generálneho riaditeľstva INLO a bezpečnostnej služby. Cieľom je posúdiť, či sa zdroje využívajú najlepším spôsobom. V minulosti len Dvor audítorov pristúpil na externý pohľad na svoju prácu oplatilo sa. Po audite Dvor audítorov znížil svoje administratívne náklady a dosiahol vyššiu produktivitu práce. Rozpočtový výbor aj v minulosti konštruktívne spolupracoval s ostatnými inštitúciami. Aj teraz pri tvorbe rozpočtov európskych inštitúcií sme spoločne hľadali optimálne riešenia.